stóru um starfsemi íslandsdeildar öse þingsins fyrir árið tvö þúsund og níu en hér liggur fyrir

það sem setti einna mestan svip á starfsemi öse þingsins árið tvö þúsund og níu voru umræður um öryggismál og alþjóðlegu fjármálakreppuna öryggismálaumræðan á vettvangi öse beindist að ákvörðun fastaráðs öse um að endurnýja ekki umboð þingsins til áframhaldandi starfa í georgíu þrátt fyrir ósk þarlendra stjórnvalda en þar hafði andstaða rússa þessar afleiðingar þá fór fram sérstök umræða á vetrarfundi öse þingsins um tillögu dmitris medvedevs forseta rússlands frá september tvö þúsund og átta um nýja skipan öryggismála í evrópu jafnframt var mikið rætt um áhrif rætt um áhrif alþjóðlegu fjármálakreppunnar og hættuna á því að hún stuðlaði að almennri þjóðfélagskreppu og jafnvel neyðarástandi í sumum ríkjum rætt var um leiðir til að setja fjárstarfsemi auknar skorður með almannahagsmuni að leiðarljósi og einnig rætt hvernig fjármálakreppan snerti karlmenn og konur með ólíkum hætti og var þá einkum vikið að áhrifum aukins atvinnuleysis fyrir vændisstarfsemi mansal og ofbeldi gegn konum enn fremur kynnti háttvirtur þingmaður pétur h blöndal á ársfundi öse þingsins skýrslu um störf sín en hann hefur gegn stöðu sérlegs fulltrúa forseta öse þingsins í fjárreiðum öse frá árinu tvö þúsund og sex undirritaður greindi frá niðurstöðu þingkosninga á íslandi á sérstökum fundi um jafnréttismál en ljóst er að hlutfall kvenna sem er fjörutíu og þrjú prósent ef ég man rétt á alþingi þetta kjörtímabil setur ísland í fremstu röð í heiminum íslandsdeildin hélt á síðasta ári tvíhliða fundi með þingmannasendinefndum bretlands og hollands til að ræða stöðu mála með tilliti til skuldbindinga ríkissjóðs vegna innstæðureikninga landsbankans í löndunum tveimur á haustfundi öse þingsins um orkuöryggi og umhverfismál fjallaði sá sem hér stendur um jarðvarma sem ónýtta auðlind víðs vegar í heiminum og reynslu íslendinga af virkjun jarðvarma öryggis og samvinnustofnun evrópu starfar á grundvelli helsinkisáttmálans frá árinu nítján hundruð sjötíu og fimm markmið öse er að stuðla að friði öryggi lýðræði og samvinnu á starf svæði sínu og standa vörð um virðingu fyrir mannréttindum og meginreglum réttarríkisins öse sinnir hlutverki sínu meðal annars með baráttu gegn hryðjuverkum mansali þjóðernisofstæki eiturlyfjasmygli og ólöglegri vopnasölu þátttaka íslands í því viðamikla alþjóðastarfi sem þar fer fram er gríðarmikilvæg það kom berlega í ljós á mínu fyrsta ári sem formaður íslensku öse sendinefndarinnar að framlag okkar til lýðræðisumræðu og mannréttindamála er mikilsvert en ekki síður eru mikilvæg þau tengsl sem skapast á milli þingmanna aðildarþjóða það kom til dæmis berlega í ljós á þeim tvíhliða fundum sem ég og háttvirtur þingmaður pétur h blöndal áttum með fulltrúum breta og hollendinga því sýn þingmannanna á þessi mál breyttist til muna eftir þær samræður það eru þrjár málefnanefndir starfa á vegum öse þingsins og er skipting íslandsdeildar í nefndir árið tvö þúsund og níu þannig að í nefnd um stjórnmál og öryggismál situr sá sem hér stendur og í nefnd um efnahagsmál og vísindamál er háttvirtur þingmaður pétur h blöndal en í nefnd um lýðræði og mannréttindamál situr fyrir hönd íslandsdeildarinnar háttvirtur þingmaður björn valur gíslason ítarlegri upplýsingar um starfsemi íslandsdeildarinnar er að finna í skýrslunni í heild sinni sem má nálgast á